Dreißig Jahre später kostete eine Deutsche Mark 170 Drachmen! Das ist die Entwicklung der Konkurrenzfähigkeit, die hier widergespiegelt wird. Dann, im Jahre 2000, hat man gesagt Ab heute für alle Ewigkeit kostet die Deutsche Mark 172 Drachmen. Aber die Konkurrenzfähigkeit ist weiterhin gestiegen, in Deutschland stärker als in Griechenland. Ohne Euro würde heute die Deutsche Mark 250 Drachmen kosten, und das ist der Grund, warum Griechenland keine Chance hat, in der Eurozone zu überleben. Das einzige, was Sie machen können, ist Zeit zu kaufen. Die ersten fünf Jahre haben 240 Milliarden Euro gekostet.